Señor presidente. El año pasado yo fui ponente de este informe que hoy presenta el señor Marias y, después de un año, la verdad es que las críticas que tenemos siguen siendo fundamentalmente a la Comisión.

Nos tienen también que tener en cuenta para la reforma de la iniciativa ciudadana europea y, además, exigimos que, de una vez por todas, la Comisión haga prevalecer el principio de precaución, sobre todo en temas de medio ambiente y también en salud. ¿Para qué si no se ha establecido este principio? Porque seguimos viendo continuamente en la comisión cómo en muchos países, también en el mío, en España, se trocean los proyectos y se trocean los estudios de impacto ambiental igual que se violenta también el acceso a la información o la participación de la ciudadanía —como el famoso Convenio de Aarhus—. Les recuerdo también que, sin ese principio de precaución, no se pueden garantizar otros principios esenciales como la seguridad jurídica o la subsidiaridad, sin hablar por supuesto de los daños ambientales irreparables. ¿Tenemos que esperar, como siempre, a que los desastres ocurran y a los hechos consumados y que no haya solución después?